uděláme takový daňový základ, který je pro firmy v oblasti korporátních daní přijatelný. Tak jako já nakupuji u firem, které mají značku Fair trade, tak bych rád utrácel svoje peníze u firem, které mají značku Taxparency. Myslím si, že to je odpověď na to, když vás státy budou kritizovat, že jdete do legislativy, která patří členským státům.